dobiva nove elemente, a oni su usmjereni na manji broj prioriteta, na povezanost sa strategijom Europa 2020 i fokusira se na rezultate i monitoring napretka prema dogovorenim ciljevima.